În România, femeile reprezintă 83 din cazurile de abuz fizic în familie, iar la fiecare 30 de secunde, în țara mea, o femeie este victimă a violenței domestice. Violența împotriva femeii este o realitate cruntă, iar estimările arată că abuzurile sunt în creștere. Din neglijență și dezinteres, guvernul socialist din România amână nejustificat avizarea semnării și ratificării Convenției de la Istanbul. Comisia și statele membre trebuie să transmită un mesaj clar nu există toleranță sau circumstanțe atenuante pentru violența împotriva femeilor.

Așadar, aș vrea să nu pierdem din vedere un aspect important copiii noștri, adulții de mâine, vor acționa pe baza a ceea ce au văzut și învățat în sânul familiei.